Domnule Președinte, domnule comisar, stimați colegi, doresc de la bun început să felicit raportorul și raportorii din umbră și pe toți membrii Comisiei LIBE. A fost o muncă în comisie și votul arată că s a ajuns la o propunere de regulament echilibrată, care cu siguranță aduce îmbunătățiri sistemului de intrări ieșiri. Noul sistem va putea verifica dacă persoanele non europene care intră în spațiul UE respectă perioada autorizată de ședere și, sigur că, așa cum spunea un coleg, este foarte costisitor sistemul. Eu vreau să spun că viața oamenilor este cea mai importantă și nu există o comparație de preț. Mulțumesc, de asemenea, raportorului că a susținut intrarea României și Bulgariei în acest sistem, pentru că, da, granițele Uniunii Europene sunt importante și pentru cele două țări membre ale Uniunii Europene. Sunt convinsă că votarea acestui regulament va contribui la o mai bună verificare a identificării și să nu uităm că orice drept de circulație aduce și o obligație să respectăm regulile, și cred că este importantă această verificare la frontieră și pentru combaterea terorismului, dar nu numai.